Měli bychom ocenit jeho přístup třeba k migrační krizi, kde Srbsko bylo platným členem a snažilo se udělat maximum pro to, aby se snažilo zajistit pro lidi, kteří přes něj proudili, třeba základní zdravotní péči, hygienu, bydlení nebo stravu. Měli bychom ocenit také Srbsko, které se snaží právě i vycházet vstříc různým menšinám. Vy jste tu již zmiňovali maďarskou menšinu, ale já můžu zmínit českou menšinu a česká menšina dlouhodobě se necítí v Srbsku utlačována.